Señora presidenta, las mujeres sufren la mayor temporalidad y trabajan menos horas en un empleo remunerado.

Esta situación de discriminación en el mercado laboral se refleja y se agrava al llegar a la jubilación, donde las pensiones de las mujeres son un 40 inferiores a las de los hombres. Las políticas de recortes, además, llevan el sello y la firma del patriarcado y una visión de la sociedad asimétrica y fragmentada en términos de género, lo que nos condena a la desigualdad permanente, a la subordinación y al enclaustramiento en el espacio privado. Pero nosotras tenemos la firme convicción de acabar con este sistema, con el patriarcado inherente al capitalismo y, por eso, llamamos a la participación en la huelga feminista del 8 de marzo. Vamos a hacer del 8 de marzo una jornada histórica, porque si paramos nosotras, se para el mundo, porque nos queremos vivas, nos queremos libres y unidas.